Herr Präsident, Herr Kommissar, Herr Ratspräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen! Wir im Wirtschafts und Währungsausschuss haben nur ein kleines Budget zu administrieren.

Wir sind uns glaube ich im Klaren, dass die drei Aufsichtsbehörden finanziell gut ausgestattet sein müssen, um ihr Mandat zu erfüllen. Aber sie sollten sich auf ihr Mandat beschränken und nicht darüber hinausgehen. Die Prämisse muss immer sein, dass es ein Budget nur für Aufgaben gibt, die auch vom Gesetzgeber her gedeckt sind, und das erfordert Mandatstreue der Aufsichtsbehörden. Hier sehen wir durchaus noch Verbesserungsbedarf.

Wir wollen aber sicherstellen, dass auch weiterhin das EU Budget mit herangezogen wird, um die Aufsichtsfunktionen wahrnehmen zu können. Letzter Punkt Eine der drei Aufsichtsbehörden wird ja nach dem Votum der Briten London verlassen müssen.